Ik denk dat het absoluut niet te laat is om die nog te keren, maar dan moeten wij, dan moet u, mijnheer de Voorzitter, dan moet de nieuwe Europese Commissie dringend in een hogere versnelling gaan.